L'importante ruolo svolto dal Forum per la governance di Internet, anche con la partecipazione della Commissione e del Parlamento, induce quindi a essere favorevoli alla prosecuzione della sua attività nel rispetto della libertà di espressione e al tempo stesso delle necessarie esigenze di sicurezza.